chers collègues, à l'heure où le président Trump instaure des mesures protectionnistes sur l'acier et l'aluminium, à l'heure où l'on s'accorde à dire que les accords de libre échange sont délétères pour nos filières d'élevages, agricoles, sucrières et pour la santé de nos concitoyens, vous nous présentez, chers collègues, à l'instar des religieux byzantins qui discutaient encore du sexe des anges lorsque les forces turques s'apprêtaient à faire tomber Constantinople, un rapport sur l'égalité entre les genres dans les accords commerciaux, dans une Europe qui compte près de vingt millions de chômeurs, une Europe dont la balance commerciale est négative et où nos traditions et notre environnement sont menacés. Chers collègues, il y a, au demeurant, dans ce rapport, des mesures de bon sens et une évaluation lucide des conséquences, notamment dans les accords de libre échange et des relations commerciales, en général. Alors, si nous sommes d'accord pour dénoncer les risques du mondialisme, sa violence sociale et économique, défendons avec la même énergie nos filières, nos traditions, notre environnement, les consommatrices et nos consommateurs.